Además, deseo que otros conflictos sigan este ejemplo y espero que, aquí, algunos Estados pierdan también el miedo a principios como el derecho a decidir de las personas y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. La ambición, la obstinación, no reconocer las minorías y sus derechos y no aceptar la pluralidad son el origen de muchas tensiones. El diálogo y la política sirven para resolverlas utilizarlos a tiempo es prevenir conflictos negar lo que ocurre y tratar de superarlos sin contar la verdad es el camino más seguro para acabar lamentándonos.